Consiliul s a ocupat în principal de relația externă a Uniunii. Să nu uităm, însă, că problema actuală a cetățenilor europeni este situația economică. Este îmbucurător faptul că s a ajuns la un acord referitor la dar dacă nu se pune la dispoziția Comisiei Europene un mecanism de implementare care să includă și sancțiuni, acest acord este inutil. Sancțiunile trebuie să existe, dar ele nu trebuie să permită pedepsirea cetățenilor de două ori o dată printr o guvernare ineficientă și a doua oară prin reducerea sprijinului Uniunii Europene. Măsurile propuse trebuie să contribuie la prevenirea deficiențelor, să nu permită să se ajungă într o situație care să producă deja efecte negative. Relativ la problema romilor toți cetățenii europeni sunt obligați să respecte legea. Toate statele membre sunt obligate să respecte legislația europeană. Cine nu respectă, cetățean sau stat membru, trebuie să suporte consecințele. În cazul de față, însă, eu cred că sancționarea cetățenilor sau a statelor membre nu rezolvă problema de fond. Situația romilor nu se rezolvă decât printr o politică europeană. Sunt convins că toate statele membre, de origine sau de tranzit, pot produce o listă cu diferite măsuri în sprijinul integrării romilor. Eu cred că o politică europeană înseamnă o listă unică cu măsuri și programe care să se aplice identic și concomitent în toate statele membre. Și mai cred că aplicarea acestei idei nu necesită mai multe responsabilități sau mai mulți bani ci doar voință politică.